Świat się zmienia, razem z tymi zmianami zmienia się gospodarka, a także rynek pracy. Do tej pory główną formą zatrudnienia, standardową formą, była umowa na czas nieokreślony i na pełny etat.

W tej sytuacji obowiązkiem Unii, ale także państw członkowskich, jest dopilnowanie o to, aby pracownicy bez względu na podstawę prawną zatrudnienia mieli zagwarantowane minimum minimum socjalne, zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.